Například digitalizace sice vytváří nové příležitosti, ale jejich využití se neobejde bez investic a nových dovedností. Pak se také prohlubuje propast mezi těmi, kteří nových možností se chopí, využijí je, a těmi, kteří to prostě bez pomoci nezvládnou. Proto musíme hovořit o inkluzi, o kvalitním vzdělání pro všechny. Pro mladé lidi je složitější najít uplatnění na trhu práce, pokud nemají praxi. Nové, nestandardní formy práce jako crowdworking díky flexibilitě sice umožňují práci těm, kteří by jinak pracovat nemohli, ale zároveň vytváří kategorii druhořadých pracovníků bez sociální ochrany. Řešením nerovností není zavedení tak zvaného zaručeného příjmu. Ten totiž mimo jiné postrádá prvek motivace. Na úrovni Evropské unie pomáhají programy, které řeší právě dostupnost vzdělání. Snížení nerovnosti znamená především zvýšení příležitostí. A my máme možnost posílení programu Erasmus, ten stále je exkluzivní, stále málo mladých lidí dosáhne na zapojení v tomto programu. Pokud tedy chceme snížit nerovnost, pak musíme také zvýšit rozpočet na program Erasmus, který umožňuje financovat projekty k modernizaci vzdělávání, klade důraz na učňovské obory a na praxi a podnikatelské dovednosti.